mikið hefur verið fjallað í ræðum og rituðu máli sem og á mörgum fjölmennum mótmælafundum í haust og vetur um að bæta yrði lýðræðisskipulag og stjórnsýsluna undir þá kröfu almennings tekur sá sem hér stendur og sú stefnumótun er einnig í stefnu frjálslynda flokksins við höfum flutt tillögur um að landið verði eitt kjördæmi og jafnframt að kosið yrði til alþingis bæði af flokkslistum og óröðuðum landslista í stjórnarskrárnefnd undir forustu jóns kristjánssonar fyrrverandi þingmanns lögðu þingmenn frjálslynda flokksins til að fimmtán prósent kosningabærra manna gætu krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök mál þjóðin hefur aldrei fengið að kjósa um óréttlátt kvótabraskskerfi þótt fólkið í landinu hafni kvótakerfinu með miklum meiri hluta í hverri skoðanakönnuninni og á mótmælafundum síðustu mánaða svo dæmi sé tekið við lögðum einnig til í stjórnarskrárnefnd að tveir fimmtu alþingismanna gætu ávallt knúið fram þjóðaratkvæði um einstök mál við erum sammála því að ávallt skuli kosið beint um breytingar á stjórnarskrá og styðjum þá áherslu í verklýsingu nýrrar ríkisstjórnar sem jafnframt er óskað velferðar í störfum sínum á mjög erfiðum tímum frjálslyndi flokkurinn vill að ráðning hæstaréttardómara verði samþykkt á alþingi jafnvel með auknum meiri hluta og sérstaklega viljum við að skýrt verði markað í stjórnarskrá að auðlindir séu þjóðareign og ríkið hafi aðeins heimild til þess að ráðstafa tímabundnum nýtingar eða leigurétti stjórnlagaþing hefur þarna ærin verkefni ákvörðun um frjálst framsal kvótans frá og með nítján hundruð níutíu og eitt var hörmuleg ákvörðun og mikið óhæfuverk sú áhersla á valdatíma þorsteins pálssonar sem sjávarútvegsráðherra nítján hundruð níutíu og eitt til nítján hundruð níutíu og níu var vegferð upphafs skuldaaukningar og fjárglæfra fjárstreymi út úr sjávarútveginum var þar með sett á fulla ferð fjármunir til nýrra viðskipta voru að miklu leyti sóttir með veðsetningu kvótans og sölu hans skuldir sjávarútvegsins jukust um hundrað milljarða á næstu tíu árum kvótinn var framseldur frá byggðarlögunum og stéttarfélög og sveitarfélög gátu ekki varið sín byggðasvæði það var afnumið takmörkuðum réttindum fólks í sjávarbyggðum til verndar eignarrétti var eiginlega hent óheft frjálshyggjan í sjálfstæðisflokknum réð virkilega þeirri ógæfuför þannig varð til ný verðmyndun á kvóta sem stærri útgerðir og bankar tóku þátt í og stjórnuðu margir hafa á undanförnum vikum bankahruns á íslandi bent á þessa tilbúnu fjármagnsframleiðslu sem varð til með veðsetningu á óveiddum fiski í sjó og frjálsu framsali kvótans sem fyrstu orsök þess lánsfjárflóðs sem varð fjármálakerfi okkar síðar að falli að taka lán erlendis og auka veðhæfni eigna varð sérsvið bankastjórnenda og viðskiptajöfra það er hins vegar ávallt þjóðin fólkið í landinu sem verður fyrir því að taka á sig fallið

mikið vandaverk að takast nú á við vanda efnahagslífsins í landinu vaxtalækkanir verða að koma til sem allra fyrst fyrirtæki og heimili fá ekki risið undir þessum ofurvöxtum fjármálakerfi landsins þarf að ná virkni og eðlilegri lánastarfsemi fyrir atvinnulífið það þarf að vinna hratt og skipulega að því að afstýra gjaldþrotahrinu vegna vaxandi skulda heimilanna í landinu ég minni á að frjálslyndi flokkurinn hefur margoft lagt fram tillögur á alþingi um virkar aðgerðir til afnáms verðtryggingar á lánsfé við núverandi aðstæður þarf að frysta verðbætur til næstu mánaða vel fram á sumar svo nýrri ríkisstjórn gefist ráðrúm til framhaldsaðgerða vegna skuldaþenslu heimilanna þar á sér nú stað eignabruni sem verður með einhverjum ráðum að stöðva í þinginu liggur nú fyrir frumvarp okkar frjálslyndra um seðlabanka íslands þar sem lögð er til nýskipan í stjórn seðlabankans að bankastjóri verði einn og bankaráð faglega ráðið með tilliti til menntunar og þekkingar á peninga og efnahagsmálum það mál okkar frjálslyndra hefur ekki enn fengist rætt en hefði þó verið fullt tilefni til á haustmánuðum nú fæst það vonandi rætt því að nú boðar ríkisstjórnin sömu áherslur í verkefnalista sínum ég vil einnig minna á að enn þá hefur seðlabankastjórinn eða fyrrum stjórnvöld ekki upplýst þjóðina um raunverulegt efni þeirra funda sem hófust fyrir tæpu ári þar sem davíð oddsson geir haarde og ingibjörg sólrún gísladóttir fjölluðu um fjármálavoðann sem var varað við upplýsingagjöf til þjóðarinnar er mjög ábótavant og úr því þarf verulega að bæta í allt haust vantaði einmitt skýrar upplýsingar um í hvaða skuldafeni þjóðin væri að lenda vegna falls stóru bankanna og þess hvað seðlabankinn þurfti í auknu fjármagni eða gjaldeyri við sáum í fjárlögum gert ráð fyrir vaxtagreiðslum á þessu ári upp á tæpa níutíu milljarða króna óleyst telur virkilega einhver í þessum sal að við ráðum við þær byrðar að óbreyttum tekjum þjóðfélagsins það er bráðnauðsynlegt að setja skýrt fram hvaða framtíð bíður okkar í skuldum vöxtum og afborgunum til næstu ára ég hef talið að vaxtabyrði okkar megi ekki fara yfir hundrað milljarða króna á hverju ári eins og tekjur eru nú þess vegna verður að auka tekjur þjóðarinnar með öllum tiltækum ráðum þar mega tilfinningar ekki hefta atvinnu atvinnuleysið er algjört böl og má ekki vaxa mánuðum saman allar fjölskyldur í landinu þekkja nú orðið til fólks sem er á þeim lista þrettán þúsund manns sem orðnir eru atvinnulausir allir þekkja orðið til nú hafa hvalveiðar verið leyfðar til næstu fimm ára sú ákvörðun stóð lengi í einari k guðfinnssyni hæstvirtur sjávarútvegsráðherra fyrrverandi fyrrverandi að lokum fékk hann þó kjarkinn þegar starfi hans sem sjávarútvegsráðherra var að ljúka betra seint en aldrei frjálslyndi flokkurinn hefur alla tíð haft það á stefnuskrá sinni að hér yrðu stundaðar hvalveiðar í sátt við eðlilega nýtingu náttúrunnar það vita allir sem um sjó sigla við landið reglulega og einnig þeir ekki síst sem hafa fiskveiðar að atvinnu allan ársins hring hversu mikil aukning hefur orðið á hval á íslandsmiðum síðustu áratugi rannsóknir á hrefnu sýna skýrt að sú tegund er enn meiri afræningi á lífríki sjávar þorski og ýsu en jafnvel sjómennirnir sjálfir gerðu ráð fyrir hins vegar verður að segja eins og er hæstvirtur forseti að það vantar slíkar rannsóknir á stórhvelunum vonandi tekst það nú þegar veiðarnar hefjast að ætla að snúa frá þessari eðlilegu og sjálfsögðu nýtingu náttúruauðlinda sem hvalveiðar eru væri mikið óhæfu og skemmdarverk því verður ekki trúað að óreyndu að steingrímur j sigfússon núverandi sjávarútvegsráðherra muni draga til baka þá ákvörðun um stórauknar hvalveiðar í atvinnuskyni hér við land sem tekin hefur verið við þurfum nú að auka atvinnu í landinu með öllum tiltækum ráðum og vinna af alefli gegn vaxandi atvinnuleysi hvalveiðar falla vel að þeim áherslum sem nú verða að vera forgangsmál í íslensku þjóðfélagi ný ríkisstjórn verður að víkja tilfinningum til hliðar og fara með köldu höfði í öll þau verk sem geta aukið atvinnu fólks í landinu eins og nú árar í þeim efnum hvalveiðar eru útflutningsgrein þær geta fært okkur verðmætan gjaldeyri og orðið lyftistöng fyrir atvinnulíf á landsbyggðinni veiðar á hvölum geta vel farið saman við hvalaskoðun og aðrar greinar ferðamennsku við getum einnig aukið komu ferðamanna til landsins meðal annars með frekari kynningu og samvinnu við ferðaþjónustuaðila í þeim efnum þetta gildir einnig um aðrar greinar sjávarútvegsins þar má auka úrvinnslu við verðum að leita leiða til að auka áframvinnslu sjávarafurða og að sjálfsögðu þurfum við að auka veiðiheimildir í þorski enn frekar en gert hefur verið og einnig má líta til þess í öðrum bolfiskstegundum þá veiðiaukningu á að sækja með strandveiðiflotanum sem skapar umhverfisvæn störf einnig er óskiljanlegt að ekki skuli hafa verið aukið mjög verulega við veiðar á íslensku sumargotssíldinni til viðbótar er það skýlaus krafa að mannréttindi verði virt við núverandi úthlutun aflaheimilda íslenskir borgarar eiga skýlausan rétt á að nýta auðlindir í eigin landi án þess að þurfa að greiða blóðug afgjöld til forréttindahópa sem hafa makað krókinn um áratugaskeið í skjóli stjórnvalda

þjóðin á að eiga óveiddan fiskinn í sjónum við munum ekki komast í gegnum þá erfiðleika sem fram undan eru á niðurskurðinum einum og við munum heldur ekki komast það með því að fara þá leið sem háttvirtur þingmaður þorgerður katrín gunnarsdóttir talaði um hér áðan að auka eingöngu skattana allar leiðir þurfa til að koma auknar tekjur aukin atvinna